Vos excuses publiques et les licenciements de vos dirigeants ne trompent personne. Nous attendons des réparations. Je suis terrifiée que l'éthique ait à ce point quitté les méthodes du premier constructeur mondial.

Respectez les! Au lieu de cela, l'industrie automobile utilise des méthodes dignes de l'industrie du tabac en enfermant des singes dans des cages, à inhaler vos vapeurs diesel. Mais j'ai un scoop pour l'industrie automobile le diesel est cancérogène.

2012. Alors, le diesel c'est fini. Le reste du monde a déjà pris le virage des véhicules propres partagés autonomes. Alors, indemnisez les consommateurs européens comme aux États Unis, effacez l'ardoise, pour qu'enfin on puisse regarder vers le futur.